Bardzo słusznie podkreśliła kilka minut temu przedstawicielka partii Zielonych, że ta sprawa handel ludźmi, sprzedawanie żywego towaru to nie jest problem zewnętrzny, który jest importowany przez Unię Europejską. To jest problem także wewnętrzny. Także obywatele mojego kraju są sprzedawani do co najmniej kilku krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W moim przekonaniu w tej kwestii trzeba bardzo solidarnego działania nie tylko instytucji unijnych, ale także poszczególnych krajów członkowskich.

polskich robotników w tym kraju.